Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur Bayet, rapporteur de ce texte important, quand les choses avancent, il faut reconnaître qu'elles avancent. Et, incontestablement, dans le domaine de la fiscalité, depuis quelques mois, nous avons quand même ce sentiment que l'Union européenne avance.

discuter un texte de qualité qui fait un certain nombre de propositions allant dans le bon sens. C'est un texte ambitieux et cela donne surtout à ce moment précis où les gens doutent du bien fondé de la construction européenne, où les citoyens se posent des questions, où ils font sans arrêt part de leur circonspection, de leur déception, parfois même de leur colère l'occasion de pouvoir prouver avec des textes de cette nature que l'Europe sait être ambitieuse, que l'Europe sait avancer, et que le Parlement européen peut se retrouver, droite et gauche confondues, sur des textes importants. Je félicite la commission des affaires économiques et évidemment le rapporteur Bayet d'avoir présenté un texte en un seul bloc qui, quand même, jette les bases d'une législation importante et progressiste.

Cela a été dit, c'est très important. Ensuite, pour les flux qui sortent d'Europe, la mesure d'imposition à la sortie des bénéfices qui quittent l'Union parachève le dispositif. On a longtemps oublié, en se focalisant sur la double imposition, qu'il existait aussi une massive double non imposition, et le rapport Bayet y répond. Enfin, et cela me paraît très clair le rapporteur et le commissaire ont insisté sur ce point ce texte a été enrichi par des définitions qui sont à la fois simples, claires et compréhensibles c'est notamment le cas pour établissement stable.

Le rapporteur y a fait allusion à l'instant.